longue et pénible, mais amicale et efficace.

Ce dossier, en fin de compte, malgré les mérites que nous pouvons dégager et malgré les retombées positives qu'apportera cette réforme, m'amène quand même à mentionner l'un ou l'autre problème qui, je crois, à l'approche des élections européenne, ne doivent pas être tus.

J'espère que, dans quatre ans, quelqu'un à la Commission n'aura pas la bonne idée de dire Maintenant le temps est venu d'une nouvelle réforme.